Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący!

Dołączam się do głosu chociażby posła Czarneckiego, mówiąc, że rzeczywiście w Egipcie znowu wrze, sytuacja nie jest stabilna i to jest powodem pewnego rozczarowania opinii publicznej w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Chciałbym zwrócić uwagę w szczególności na dwa aspekty pierwszy to jest niby aspekt wewnętrzny, wewnętrznego bezpieczeństwa, jednak mający skutki na zewnątrz to jest kwestia Synaju i bezpieczeństwa na obszarze, gdzie dominują Beduini. Tam właściwie bezkarnie operują dzisiaj odziały Hamasu czy Islamskiego Dżihadu, dokonując ataków rakietowych na Izrael.

Wielki przemyt broni, wielki przemyt materiałów wybuchowych to jest to, czego władze egipskie niestety w tej chwili wydają się nie kontrolować. Druga rzecz drobna, ale ważna to jest kwestia funkcjonowania w Egipcie organizacji pozarządowych, fundacji z Niemiec czy ze Stanów Zjednoczonych, czy też z innych krajów Europy. Wydaje się, że Wysoka Przedstawiciel powinna mam nadzieję, że to robi zwracać uwagę władzom egipskim na to, że tego typu organizacje nie przynoszą nic złego, a jedynie pomagają w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.